Zuletzt trat im März die neue Richtlinie zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr in Kraft, die einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Zahlungsmoral in Europa leistet. Nun haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, um diese Richtlinie umzusetzen. Ich möchte die Bitte äußern und fordere dazu auf, dass man versucht, diesen Zeitraum zu verkürzen, gerade in den Mitgliedstaaten, wo dies kein so großes Problem schaffen würde, indem man die Umsetzung nicht auf zwei Jahre hinauszögert, sondern möglichst in einem Jahr schafft.

Was eben die Kollegin angesprochen hat, ist auch ganz wichtig das öffentliche Auftragswesen.

Dort müssen wir mehr Transparenz schaffen.